Herr Präsident! Die Europäische Bürgerinitiative gibt es jetzt seit fast sieben Jahren. Seit dem Inkrafttreten der Verordnung haben mehr als neun Millionen Menschen eine Bürgerinitiative per Unterschrift unterstützt. Dies zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Instrument der grenzüberschreitenden partizipativen Demokratie wollen. Die andere Seite der Medaille ist allerdings, dass leider erst vier Bürgerinitiativen die notwendige Zahl von einer Million Unterschriften in mindestens sieben Mitgliedstaaten sammeln konnten. Die Praxis hat meines Erachtens gezeigt, dass dies nicht in erster Linie an den angesprochenen Themen lag, vielmehr waren die administrativen und technischen Hürden für die Bürgerbeteiligung offensichtlich zu hoch. Es ist gut, dass wir mit dem Reformpaket nun viele dieser Hürden aus dem Weg räumen. Zum Beispiel können erstens alle EU Bürgerinnen und Bürger künftig unabhängig vom Wohnsitz eine Bürgerinitiative unterstützen.

Drittens Wenn eine eingereichte Bürgerinitiative nur in Teilen rechtlich zulässig sein sollte, kann die Kommission diese nun zulassen, anstatt sie komplett für unzulässig erklären zu müssen.

Sie können jetzt selbst festlegen, wann sie mit der Unterschriftensammlung beginnen. Fünftens führt unser Parlament künftig zu jeder erfolgreichen Bürgerinitiative eine öffentliche Anhörung durch, um das Anliegen einer Initiative einer größeren Öffentlichkeit bekannt zu machen, und dafür haben wir bereits unsere Geschäftsordnung geändert. Diese und weitere Verbesserungen werden die Bürgerinitiative nutzerfreundlicher machen. Einen Wermutstropfen gibt es jedoch. Meine Fraktion hat dafür gestritten, die Bürgerinitiative deutlich zu verjüngen, und zwar durch die Absenkung des Mindestalters auf 16 Jahre. Junge Menschen sind politisch sehr interessiert zurzeit gehen sie gerade bei Wind und Wetter auf die Straße, um ihren Anliegen Gehör zu verschaffen, sei es für eine nachhaltige Klimapolitik oder für ein freies Internet. Sie möchten sich einbringen, und sie sollen das auch tun können. Leider hat sich jedoch der Rat einer Senkung des Mindestalters widersetzt. Von daher ist es zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, dass nun den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt wurde, selbst über das Mindestalter 16 Jahre zu entscheiden. Ich hoffe sehr, dass es dazu eine engagierte öffentliche Debatte gibt und dass es alsbald EU weit Normalität sein wird, dass junge Menschen Bürgerinitiativen unterstützen dürfen, denn unser Europa braucht die Beteiligung junger Menschen.